La nouvelle révision constitutionnelle renforce encore ce pouvoir et ce régime autoritaire, qui élimine tout opposant politique et menace au quotidien sa population. La commission d'enquête des Nations unies a ainsi dénoncé un accroissement des violences, des arrestations arbitraires, des tortures et des discours haineux.

d'exiger la libération des prisonniers politiques, d'exiger la poursuite judiciaire et d'éviter que le financement des missions de maintien de la paix ne finance le gouvernement actuel du Burundi.